È stato tradito negando la solidarietà all'Italia sui migranti. È stato tradito applicando alla lettera le regole per alcuni, mentre si chiudeva un occhio per gli amici degli amici. Qui si parla di trasparenza e poi ci sono riunioni in Consiglio a porte chiuse. Si parla di principio di precauzione e poi si autorizza l'utilizzo del glifosato. Si parla di difesa dei lavoratori e poi non esiste un salario minimo che garantisca i diritti di milioni di cittadini europei. Il Presidente Conte allo scorso Consiglio ha messo il dito nella piaga in Europa la macchina c'è, ma il motore si inceppa. Avete passato le ultime settimane a litigare per le poltrone ma vi garantisco che i cittadini non hanno capito nulla, perché avete parlato di tutto tranne che dei loro problemi, quelli veri!

Cambiamo insieme le regole diamo più potere al Parlamento europeo nella scelta dei candidati.

Non accontentatevi del prendere o lasciare.

L'Europa più viva siamo noi siamo noi che siamo legittimati dal voto popolare